Son renouvellement était donc un enjeu majeur. C'est aujourd'hui chose faite avec Erasmus et, grâce au travail de Doris Pack et de notre Assemblée, ce programme devient un véritable soutien pour une union sans cesse plus étroite entre les peuples.

La conjoncture économique que nous traversons est un immense défi pour les jeunes. L'émergence d'un espace européen d'apprentissage tout au long de la vie contribuera à sortir l'Union de la crise et à retrouver une croissance intelligente durable et inclusive. Erasmus est un exemple de l'Europe concrète que les citoyens attendent. Erasmus peut permettre de tordre le cou à la vision négative de ceux qui font de l'Europe la cause de tous les maux.